frú forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um undirbúning mögulegrar umsóknar um aðild að evrópusambandinu tillagan er lögð fram af öllum þingmönnum í þingflokkum framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks meginefni tillögunnar er svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að fela utanríkismálanefnd alþingis að undirbúa mögulega umsókn um aðild að evrópusambandinu nefndinni er falið eftirfarandi hlutverk fyrstu að setja saman greinargerð um mikilvægustu hagsmuni íslands í aðildarviðræðum við evrópusambandið annars að vinna vegvísi að mögulegri aðildarumsókn sem taki til umfjöllunar öll álitamál varðandi upphaf aðildarviðræðna og hvernig að þeim skuli staðið auk þess að fjalla um nauðsynlegar ráðstafanir í tengslum við staðfestingu mögulegs aðildarsamnings nefndin ljúki framangreindum verkefnum sem allra fyrst og eigi síðar en þrítugasta og fyrsta ágúst tvö þúsund og níu þessi tillaga er lögð fram í beinu framhaldi af þingsályktunartillögu ríkisstjórnarinnar um umsókn um aðild að evrópusambandinu og ber að skoða hana í því ljósi hún er sem sagt viðbrögð við þessari tillögu sem upprunnin er hjá utanríkisráðherra og til þess ætluð að reyna að ná sem víðtækastri sátt í þessu máli sátt um að taka næsta skref og það skref feli í sér áframhaldandi umræðu og að menn geri sér grein fyrir þeim hagsmunum sem í þessu máli en séu þá jafnframt undirbúnir hver svo sem niðurstaðan verður það er rétt að hnykkja á því sérstaklega í ljósi umræðu sem hefur farið fram hér um tillögu ríkisstjórnarinnar bæði hér í þinginu og í fjölmiðlum að hér erum við með þessari tillögu ekki að taka ákvörðun um aðildarviðræður við evrópusambandið við erum að undirbúa þá ákvörðun gera okkur betur kleift að taka ákvörðunina í rauninni að móta forsendurnar sem eru nauðsynlegar til þess að þingið geti tekið upplýsta ákvörðun þar um svo kann menn að greina á um það hversu mikið vanti þar upp á að við höfum allar forsendur til þess en í svona stórri ákvörðun hljóta menn þó að geta náð saman um það það þurfi að fara fram einhver grundvallar undirbúningsvinna í þinginu áður en ákvörðunin er tekin um það hefur umræðan nú að miklu leyti snúist varðandi tillögu ríkisstjórnarinnar hvort það væri hægt að taka ákvörðunin fyrst og ræða síðan ástæðurnar

snúa þessari röð við og koma á eðlilegri röð við ákvarðanatöku en jafnframt að þessi vinna verði öll mun faglegri en við teljum að tillaga ríkisstjórnarinnar feli í sér það góða við þessa tillögu eitt af mörgu góðu reyndar er það að bæði þeir sem eru fyrir fram hlynntir aðildarviðræðum við evrópusambandið og hinir sem hafa um það miklar efasemdir eiga að geta sæst á þessa niðurstöðu því að eins og ég nefndi er þetta ekki spurning um það að taka ákvörðun af eða á heldur að málið fái að fara í gegnum eðlilega umræðu nú þegar líklega meira en nokkru sinni fyrr í íslenskum stjórnmálum hefur verið hamrað á mikilvægi þess að það fari fram upplýst umræða og umfram allt sé haft samráð um hlutina og ákvarðanir teknar í sameiningu hljótum við í svona stóru máli hugsanlega einhverju stærsta máli sem alþingi íslendinga hefur nokkru sinni tekið ákvörðun um að vera sammála um að þar eigi samráðið að gilda og samráðið eigi að eiga sér stað áður en ákvörðunin er tekin ríkisstjórnin verður að fyrirgefa okkur það ef við höfum dálitlar efasemdir um málflutning hennar þess efnis að það sé óhætt að taka ákvörðunina fyrst og eiga samráðið síðan þó ekki væri nema í ljósi þess að þrátt fyrir að ekkert hafi vantað upp á mörg orð hjá þessari ríkisstjórn um mikilvægi samráðs og samvinnu hafa efndirnar því miður ekki verið eftir því stjórnarandstaðan hefur ekki fengið að finna fyrir þessum nýju vinnubrögðum sem svo mjög er talað fyrir vinnubrögðum samráðs og samvinnu við sjáum það bara í þeim gríðarlega stóra og erfiða málaflokki sem úrlausn efnahagsvandans er þingið hefur til að mynda ekki enn fengið að heyra þá stöðu efnahagsmála sem kynnt var fyrir þingflokkum stjórnarflokkanna samfylkingar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í þjóðminjasafninu fyrir nokkrum dögum enn bíða þingflokkarnir eftir að fjármálaráðherra geri þeim grein fyrir þessu mikilvæga máli og raunar á það sama við um flest önnur stór mál þrátt fyrir öll orðin um samstöðu og samvinnu hefur þetta ekki birst í raun svoleiðis að þar af leiðandi er ekki andað en eðlilegt að menn hafi vissar efasemdir um að þrátt fyrir öll fögru fyrirheitin í evrópumálunum að þegar verði búið að senda umsókn verði farið út í samráð að þá hafa menn dálitlar efasemdir um að við það verði staðið að fullu þar af leiðandi og raunar ætti ekki að þurfa þessa reynslu til leggjum við til að málið fái þessa faglegu meðferð eins og miklu miklu minni mál en þetta væri eðlilegt að fengju menn hafa brugðist við þessari tillögu á ólíkan hátt hér í þinginu að langmestu leyti hafa fulltrúar stjórnarflokkanna tekið tiltölulega vel í þessa tillögu og það er mikið fagnaðarefni sérstaklega vil ég nefna að hæstvirtur utanríkisráðherra hefur fjallað vel um tillöguna og raunar haft tiltölulega

teldi ég eðlilegast að við ræddum málið fyrst og fremst út frá þessari tillögu en það liggur þó fyrir núna að þær verða alla vega ræddar saman og það tel ég að sé vel hins vegar hafa ekki allir slegið þennan sama tón og hæstvirtur utanríkisráðherra og ég tek fram ég ítreka það að ég er ánægður með viðbrögð utanríkisráðherra að því leyti og margra annarra stjórnarliða

alla vega er ég ánægður með það að ráðherrann hæstvirtur skuli tala á þessum nótum það hefur hins vegar gleymst virðist vera að setja hæstvirts félagsmálaráðherra inn í þá taktík sem til stóð að spila í þessu máli því að hann fór af stað hérna í gær og fer mikinn enn um að þetta sé tafamál og fann þessu allt til foráttu hjá stjórnarandstöðunni það eru dálítið leiðinleg viðbrögð verð ég að segja og einn eða tveir af þingmönnum samfylkingar hafa ákveðið að fara niður þessa sömu braut og ber ekki mikinn vott um þennan mikla samstarfsvilja sem menn tala svo mikið fyrir því að auðvitað er algjörlega fráleitt að tala um þetta sem töf í þessu stóra máli hér erum við að koma mjög til móts við þá sem liggur hvað mest á við afgreiðslu þessa máls með

þess að óþreyjufullir menn sem löngu eru búnir að gera upp hug sinn eins og hæstvirtur félagsmálaráðherra geti nú andað rólega það veitir ekkert af því að halda aðeins í við menn í þessu efni

fella sig út af mælendaskrá og nokkrir virðast hafa gert það það er fyrirgefið þið tillögu stjórnarinnar en fyrir vikið reyndar komst tillaga stjórnarandstöðunnar á dagskrá þeim mun fyrr og það er svo sem ágætt ég vona að hér fram fram málefnalegar umræður um þessa tillögu því að nú reynir á hjá stjórninni sem talað hefur svo mikið fyrir samráði og samvinnu og höfum sérstaklega í huga talað fyrir því að hver eigi að greiða atkvæði samkvæmt samvisku sinni nú reynir á hvernig viðbrögðin verða við þessari tillögu stjórnarandstöðunnar hvort menn munu í framhaldinu reyna að svæfa hana ýta henni út af borðinu eða hvort þeir muni ræða hana af fullri alvöru og verða tilbúnir til þess ef hún fellur þeim ágætlega að styðja tillöguna tillagan er öll þess efnis að hún ætti að falla að skoðunum flestra líklega allra flokka sem sæti eiga hér á alþingi hún snýst um fagleg vinnubrögð að málið sé unnið vel hér í þinginu áður en ákvörðunin er tekin svoleiðis að ég vona það að þeir sem tala hér á eftir og svo í umræðum um þessi mál í framhaldinu muni menn líta á þetta sem það sem þetta raunverulega er tilraun til þess að